hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um endurskoðun laga og reglna með tilliti til myglusveppa og tjóns af völdum þeirra auk mín sem hér stend og flyt þetta mál sem fyrsti flutningsmaður eru meðflutningsmenn mínir háttvirtir þingmenn össur skarphéðinsson steingrímur j sigfússon valgerður gunnarsdóttir silja dögg gunnarsdóttir óttarr proppé árni páll árnason guðlaugur þór þórðarson helgi hjörvar ásmundur friðriksson guðbjartur hannesson vilhjálmur árnason og björk vilhelmsdóttir tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela umhverfis og auðlindaráðherra að skipa starfshóp sem taki til heildstæðrar endurskoðunar lög og reglur á sviði byggingarmála með tilliti til myglusveppa og þess tjóns sem þeir geta valdið starfshópurinn skili skýrslu með niðurstöðum sínum og tillögum að úrbótum fyrir fyrsta júlí tvö þúsund og fjórtán sem ráðherra greini opinberlega frá virðulegi forseti þingsályktunartillaga þessi var áður flutt á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi af þáverandi háttvirtum þingmanni jónínu rós guðmundsdóttur en var ekki rædd og er nú endurflutt á síðasta ári kom upp alvarlegt mál á austurlandi vegna myglusveppa í þökum nýlegra íbúðarhúsa komið hefur í ljós að um fimmtíu íbúðarhús á egilsstöðum og reyðarfirði eru illa farin vegna myglusveppa sem vaxið hafa í þökum húsanna en talið er líklegt að ástæða þess hafi verið samspil eftirfarandi þátta hönnunar uppbyggingar meðferðar byggingarefni þar með talið flutnings og geymslu og að rangt efni var notað í þakklæðningar íbúar húsanna hafa margir hverjir þurft að yfirgefa húsin tímabundið eða taka úr notkun einstaka hluta þeirra þar sem myglan er mest enda getur hún valdið fólki heilsutjóni auk heilsutjóns blasir við verulegt fjárhagstjón vegna vandans vandamál af völdum raka og myglu í húsnæði einskorðast þó ekki við íbúðarhúsin fyrir austan en vitað er um yfir hundrað fjölskyldur hér á landi sem hafa þurft að yfirgefa heimili sín til lengri eða skemmri tíma á undanförnum árum vegna heilsufarsáhrifa og annars tjóns af völdum myglusveppa og tugir þeirra hafa sagt alfarið skilið við húsnæði sitt

og lífsþrek myglusveppatjón getur sett líf fólks í óvissu og það getur tekið langan tíma fyrir það að ná fullum styrk og sambærilegum lífsgæðum aftur svo virðist sem fá úrræði standi fólki til boða í aðstæðum sem þessum og er nauðsynlegt að stjórnvöld geri það sem í þeirra valdi stendur til að laga nauðsynlegt regluverk svo tekið verði tillit til þess skaðvalds sem myglusveppir innan húss eru og þess tjóns sem þeir geta valdið leggja flutningsmenn því til að umhverfis og auðlindaráðherra verði falið að skipa starfshóp sem skoði með heildstæðum hætti alla þá þætti sem við koma raka og myglusveppum húsi geta áhrif þeirra meðal annars verið þreyta

í ónæmis og hormónakerfi en áhrifin eru þó eins og áður segir mjög einstaklingsbundin algengustu áhrifin á börn eru hitasveiflur sýkingar astmi og höfuðverkur en myglusveppir geta valdið stöðugum veikindum hjá börnum og fjölmörg dæmi eru um að sýnilegustu veikindin hverfi mjög snögglega eftir að flutt er úr húsnæði þar sem myglusveppir eru til staðar í einhverjum mæli áhrif myglusveppa á heilsu manna eru ótvíræð en jafnframt einstaklingsbundin og því getur verið erfitt að rekja tiltekin einkenni beinlínis til myglusveppa í húsnæði verði þeirra ekki vart á yfirborðinu eins getur verið erfitt að sanna með beinum prófunum tengsl milli myglusveppa í húsnæði og heilsubrests einstaklings en sé ekki um ofnæmi fyrir myglusveppum að ræða er ekki til nein ein klínísk aðferð sem tekur af allan vafa ein aðferð til greiningar sem notuð er í dag er að skrá niður einkenni og athuga fylgni þeirra við veru í ákveðnu húsnæði þar sem myglusveppir hafa sannarlega verið til staðar í húsnæði og þeir hafa verið hreinsaðir í burtu eða ef fólk yfirgefur tiltekið húsnæði er greinileg fylgni milli heilsu íbúa og myglusveppanna um þrjú ár eru nú liðin frá því alþjóðaheilbrigðisstofnunin gaf út tilskipun varðandi raka í húsnæði sem heilsufarsáhættuþátt nauðsynlegt er því að búa svo um að sem flestir geti búið í þurru húsnæði þar sem myglusveppa gætir ekki virðulegi forseti margt fleira í þessari greinargerð með þingsályktunartillögunni kemur hér fram í kaflanum um viðbrögð við myglusveppum en mig langar aðeins að nefna hér örfá atriði á þeim fáu mínútum sem ég á eftir í þessari ræðu lendi fólk í þeirri örlagaríku aðstöðu að myglusveppir komi upp í íbúðarhúsnæði getur því reynst afar erfitt að ná fram rétti sínum og oftar en ekki er raunin sú að fólk þarf einfaldlega að bera sitt tjón sjálft og getur það í mörgum tilvikum verið töluvert hér virðulegi forseti er farið yfir það sem er fjárhagslegt tjón en ég koma að því hér á eftir og taka dæmi sem ég hef heyrt frá fólki um stórkostlegar skuldir og vandamál sem hafa komið upp í fjárhag fólks þar á eftir en heilsufarstap er auðvitað miklu miklu verra og það er fylgifiskur þessa vágests ef svo má að orði komast sem er líka til staðar og við teljum að þurfi að fara betur í gegnum en það mun ég líka gera hér í næstu ræðu minni hér á eftir þar sem ég fer eins og ég sagði áðan betur yfir þessi mál flutningsmenn telja nauðsynlegt að tekin verði til heildstæðrar skoðunar lög og reglur sem geta tekið til myglusveppa og

rétt er að skoða hvaða úrræðum önnur lönd sem eru komin hvað lengst í þessum málum hafa beitt telja flutningsmenn eðlilegt að í starfshópi sem ráðherra skipi á grundvelli þingsályktunartillögu þessarar verði aðilar menntaðir í byggingafræðum aðili með víðtæka fagþekkingu og reynslu á sviði rannsókna á myglusveppum í húsum og heilsufarsvandamálum þeim tengdum auk aðila með kunnáttu á þeim lögum og reglum sem gilda um húsbyggingar og húsnæðismál virðulegi forseti að lokinni þessari ræðu minni og umræðu um þetta mál legg ég til að þessu máli verði vísað til umhverfis og samgöngunefndar til frekari úrvinnslu eins og lög gera ráð fyrir það er útsendingu og aðilar geti veitt umsagnir og gestir verði kallaðir og vonandi til þess líka virðulegi forseti að þessi þingsályktun komist til annarrar umræðu hér í þinginu og þetta brýna hagsmunamál okkar allra verði samþykkt